Monsieur le Président, le rapport Hautala fait un bon constat mais se trompe sur les remèdes. La mondialisation est le problème, pas la solution. Essayer de la réparer avec des rustines réglementaires vertes n'empêche pas sa logique destructrice. La seule et réelle solution est de renoncer à cet absurde libre-échange du marché unique mondial qui repose sur la concurrence par les prix. L'importation massive de bois et sa transformation en dehors de nos normes environnementales et sociales en Chine et au Vietnam est la véritable source de la déforestation, et le rapport ne s'y attaque pas.

L'agriculture écologique est aussi le meilleur moyen de lutter contre la déforestation des forêts primaires, mais elle demande également un protectionnisme dans les pays en voie de développement et chez nous, et ces normes sont absentes de ce rapport. Nous voterons donc contre ce rapport, malgré ses bonnes intentions.